Ich habe bereits einmal darauf verwiesen, dass mein Ja zur Änderung des parlamentarischen Budgets ein bedingtes ist. Natürlich soll das EP nach legislativer Exzellenz streben. Natürlich geht mit der Stärkung des Parlaments auch ein Mehr an Verpflichtung, Verantwortung und Arbeit einher. Dennoch will ich gerade in den Zeiten der Krise der schwersten Wirtschaftskrise seit 60 Jahren darauf hinweisen, dass wir auch und vor allem als europäische Parlamentarier mit besonderer Sorgfalt mit den uns anvertrauten Geldern umgehen sollen. Der Rat und das Europäische Parlament sollen und müssen verstärkt zusammenarbeiten, und diese Kooperation fordert Partnerschaftlichkeit.